a su carácter instrumental en la realización de un espacio de libertad, justicia y seguridad, porque apoyamos fuertemente la primera edición del Plan de Acción en 2009 y la implantación de ese portal digital, que es crucial para mejorar la cooperación judicial, a través de la agilización digitalizada de los procedimientos administrativos y judiciales y, sobre todo, la transferencia judicial de documentos, la transferencia digital, la comunicación electrónica, que ha tenido tanta importancia en el reconocimiento digitalizado de los antecedentes penales interconectados entre las administraciones y las cooperaciones judiciales de distintos Estados miembros. Así lo reconoce igualmente, como criterio fundamental de eficacia de la justicia, el Justice Scoreboard creo que es un instrumento fundamental, sobre todo para fortalecer la confianza mutua y el reconocimiento de las decisiones judiciales entre los poderes judiciales de los Estados miembros. Por esto presentamos una propuesta de resolución que quiere enfatizar la importancia de la reducción de costes, no solamente administrativos, sino también procesales, a través de la informatización y el intercambio automático de datos judiciales las prácticas ECRIS y SIS II lo ponen de manifiesto y, sobre todo, la importancia de entrenar a las profesiones jurídicas, no solamente la abogacía, sino también la judicatura y la fiscalía, en el uso de herramientas digitalizadas, porque, de otro modo, instrumentos de cooperación tan importantes como la orden de detención europea pueden verse obstaculizados por la falta de formación especializada y de entrenamiento adecuado en el manejo de estas herramientas informáticas por los operadores jurídicos y por la judicatura.